mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögreglulögum númer níutíu nítján hundruð níutíu og níu í frumvarpinu er lagt til að mælt verði fyrir um breytingu á fjölda og skipan lögregluumdæma og aðskilnað löggæslu frá starfsemi sýslumannsembætta bakgrunnsathuganir og útgáfu öryggisvottana hæfisskilyrði þeirra er starfa innan lögreglunnar auk annarra breytinga á lögreglulögum það skal tekið fram að samhliða framlagningu frumvarps þessa er hafin á vegum ráðuneytisins í náinni samvinnu við starfsmenn og hagsmunasamtök innan lögreglunnar vinna við ýmis umbótaverkefni sem ætlað er að styðja við eflingu lögreglunnar með ýmsum hætti svo sem varðandi skilgreiningu á grunnþjónustu skiptingu fjárveitinga og aukið rekstraröryggi og framtíðarsýn lögreglunnar á grundvelli skýrrar stefnumótunar frumvarp þetta er mikilvægur átta í þessu umbótastarfi fyrst vík ég að breytingum á skipulagi lögreglu í frumvarpinu er mælt fyrir um að lögregluumdæmum verði fækkað úr fimmtán í áttunda þau verði óbreytt á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum en ný embætti verði á vesturlandi vestfjörðum norðurlandi vestra á norðurlandi eystra og austurlandi og á suðurlandi umfangsmiklar breytingar á skipulagi löggæslunnar hafa orðið á undanförnum áratugum má þar helst nefna aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði árið nítján hundruð níutíu og tvö og fækkun lögregluembætta úr tuttugu og fimm embættum niður í fimmtán embætti árið tvö þúsund og sjö árangur af þeim skipulagsbreytingum sem tóku gildi árið tvö þúsund og sjö var metinn góður af nefnd þáverandi dómsmálaráðherra sem skilaði skýrslu um skipulagsbreytingarnar árið tvö þúsund og átta nefndin benti þó á að breytingarnar hafi ekki verið nægilega róttækar til þess að tryggja sem besta nýtingu mannafla innan lögreglunnar alls staðar á landinu sum lögreglulið væru fámenn hlutfall stjórnenda hátt og markmið um sérstakar rannsóknarheimildir hefðu ekki fyllilega gengið eftir var það mat nefndarinnar að meiri stækkun lögregluembætta gæti enn aukið slagkraft lögregluliða í ljósi góðrar reynslu af fækkun lögregluumdæma var ákveðið árið tvö þúsund og níu að fara fyrir stofnanauppbyggingu innan lögreglunnar ásamt umdæma og verkefnisskiptingu slík endurskoðun þótti brýn í ljósi erfiðra aðstæðna í fjármálum ríkisins og leita þurfti leiða til að þeir fjármunir sem veittir væru til löggæsla nýttust sem allra best meginmarkmiðið með fækkun lögregluembætta er ekki síst það að komast hjá því að vegið verði að grunnþjónustu lögreglunnar með því að leita skynsamlegra leiða til að mæta lægri fjárveitingum með hagræðingu fremur en niðurskurði þjónustu með þessari breytingu er stefnt að því að til verði öflug lögreglulið sem njóti styrks af stærri liðsheild með færri stjórnendum og verði hagkvæmari rekstrareiningar til lengri tíma litið heppilegt þykir að lögbinda ekki umdæmismörk heldur verði ráðherra veitt heimild til að afmarka þau nánar í reglugerð að höfðu samráði við samband íslenskra sveitarfélaga rökin fyrir því er að fjöldi sveitarfélaga í landinu hefur tekið breytingum undanfarin ár því gæti verið nauðsynlegt að hnika til umdæmum til dæmis með sameiningu sveitarfélaga þá skal ákveðið í reglugerð hvar aðalstöð lögreglustjórans skuli vera staðsett tækniframfarir bættur búnaður lögreglu ekki síst fjarskiptabúnaður og síaukin áhersla á sýnileika löggæslu stuðlar að því að starfsemi lögreglunnar innan umdæmisins sé skipulögð með markvissum hætti þannig að löggæslu gæti sem víðast í umdæminu það verður hlutverk lögreglustjóra að skipuleggja starfsemi lögregluliðanna og verður það jafnframt ákvörðun lögreglustjóra hvaða starfsemi hefur aðsetur á aðalstöð og öðrum varðstofum loks er mælt fyrir um h heimild til að skipa aðstoðarlögreglustjóra hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum í stað skyldu líkt og nú er lagt er til að umdæmisbreytingarnar taki gildi fyrsta janúar árið tvö þúsund og fimmtán vík ég þá að áhrifum ofangreindra breytinga á skipan lögreglurannsókna það leiðir af ofangreindri tillögu frumvarpsins um fækkunlögregluumdæma að lagt er til að ákvæði um sérstaka rannsóknardeildir sem hafa verið starfræktar í sjö af fimmtán lögregluumdæmum verði fellt niður enda er það óþarft þar sem lögreglurannsóknir munu framvegis samþættast almennu lögreglustarfi í hinum nýju umdæmum lögregluembættin eru vegna stækkunarinnar betur í stakk búin til þess að takast á við rannsókn sakamála innan síns umdæmis með skilvirkum hætti um leið og þau koma upp er við það miðað að lögregluliðin vinni saman að rannsóknum mála svo sem tilefni er til á grundvelli reglna sem ráðherra setur samkvæmt tillögu ríkissaksóknara um stjórn lögreglurannsókna og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn sakamála þá er mælt fyrir um að fella á brott þá heimild að koma á fót greiningardeild er leggi mat á hættu af hryðjuverkum og skipulagðri glæpastarfsemi í einstökum lögregluumdæmum enda hvorki talið hagfellt né hagkvæmt að hafa fleiri en eina greiningardeild innan lögreglunnar enda hefur þessi heimild ekki verið notuð þá að aðskilnaði lögreglustjóra og starfa sýslumanna samhliða þessu frumvarpi er lagt fram frumvarp til laga um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði sem komi ís að laga númer níutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og níu um framkvæmdavald ríkisins í héraði þar er lagt til að sýslumannsembætti landsins verði átta talsins í samræmi við frumvarp þetta en með frumvörpunum tveimur verður löggæsla skilin frá starfsemi sýslumanna er þessi tillaga meðal annars byggð á því að kröfur til löggæslu hafa aukist verulega á undanförnum árum á mikilvægt að lögreglustjóri geti óskiptur sinnt verkefnum lögreglustjóra til að standa undir þeirri ábyrgð sem hann ber lögum samkvæmt þá að bakgrunnsathugunum lögreglu og útgáfu öryggisvottana í frumvarpinu er kveðið á um að embætti ríkislögreglustjóra annist bakgrunnsskoðanir og útgáfu öryggisvottana samkvæmt heimild í sérlögum svo sem loftferðalögum og siglingalögum eðli sumra starfa er slíkt að löggjafinn hefur ákveðið að setja heimildir til handa lögreglu að bakgrunnsathuga þá einstaklinga sem til þeirra veljast í þeim tilgangi að staðreyna að trúverðugleiki þeirra verði ekki dreginn í efa benda má á lögreglukerfisins annist þessar skoðanir og vottanir þegar sérlög kveði á um að veiting starfa eða aðgangur að aðstöðu eða upplýsingum er háð útgáfu öryggisvottunar að undangenginni bakgrunnsathugun þannig annist embætti ríkislögreglustjóra bakgrunnsathugunar og útgáfu öryggisvottana en þó er embættinu heimilt að fela lögreglustjórum að annast þetta í bakgrunnsathugun felst að lögregla skoðar feril þess einstakling sem um ræðir svo sem sakavottorð upplýsingar úr málaskrá lögreglu alþjóðlegum gagnagrunnum frá tollyfirvöldum úr þjóðskrá og fleira þetta er gert með það að markmiði að kanna hvort eitthvað í fortíð viðkomandi einstaklings sé til þess fallið að draga trúverðugleika hans í efa þannig að varhugavert kunni að vera að fela honum tiltekið starf þá er gert ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd bakgrunnsathugana þá að hæfisskilyrðum þeirra sem starfa innan lögreglu í frumvarpinu er mælt fyrir um

í gildandi lögum er vísað til ákvæða laga númer níutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og níu um framkvæmdavald ríkisins í héraði sem svo vísar til dómstólalaga númer fimmtán nítján hundruð níutíu og átta rétt þykir og eðlilegt að kveðið sé á um hæfisskilyrði ofangreindra í lögreglulögum þeir skuli skipaðir af embætti ríkislögreglustjóra eðlileg er að sá sem ber ábyrgð á störfum annarra skipi starfsmenn enda hefur það stjórnvald sem fer með skipunarvaldið jafnframt það hlutverk að veita áminningu samkvæmt tuttugustu og fyrstu greinar allar sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins þá mun sérstakur saksóknari geta með sama hætti skipað lögreglumenn við sitt embætti

hætti eftir að hin nýju sameinuðu embætti taka til starfa í frumvarpinu er mælt fyrir um það nýmæli að lögreglumenn og aðrir sem starfa innan lögreglunnar skuli ekki hafa gerst sekir um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti né sýnt af

í annarri grein sömu greinar kemur fram að dómur fyrir refsivert brot tefur ekki flekkun mannorðs í för með sér nema sakborningur hafi verið fullra átján ára að aðrir er hann framdi brotið og refsing sé fjögurra mánaða fangelsi óskilorðsbundið hið minnsta eða öryggisgæsla sé dæmd af þessu leiðir að brot sem hefur flekkun mannorðs í för með telst vera svívirðilegt að almenningsáliti þá vík ég að öðrum breytingartillögum frumvarpsins um aðstoðarríkislögreglustjóra fyrst með frumvarpinu er mælt fyrir um að heimilt verði að skipa einn aðstoðarríkislögreglustjóra í stað tveggja nú er þessi tillaga gerð til þess að auka rekstrarlegt svigrúm embættisins þá að eflingu samstarfs lögreglu og sveitarfélaga í frumvarpinu er mælt fyrir um samstarfsnefndir lögreglu og sveitarfélaga í gildandi lögum er sambærilegt ákvæði en með frumvarpinu er verið að aðlaga ákvæðið að breyttu skipulagi samkvæmt frumvarpinu er til dæmis lagt til að sveitarstjórar í þeim sveitarfélögum sem eru innan umdæmisins sitji í nefndinni í stað þeirra sem nú sitja í henni er það talið

þá að innleiðingu breytinganna í ákvæðum til bráðabirgða er mælt fyrir um undirbúning stofnunar nýrra embætta utan höfuðborgarsvæðisins og suðurnesja skipun lögreglustjóra í nýjum embættum réttindi og skyldur embættismanna sem og annarra starfsmanna við stofnun þeirra auk þess sem unnið verður að skýrum starfsramma fyrir embættin frá stofnun sem miðast við ársbyrjun tvö þúsund og fimmtán hér er um að að mjög umfangsmikla skipulagsbreytingu á embættum lögreglustjóra í þeim tilgangi að efla lögregla um allt land þarf góðan tíma til að vinna að þeim málum svo vel takist til hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu